Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, sur l'affaire des Roms, je crois peut être utile, à ce stade de notre débat, de rappeler la devise de l'Union européenne l'union dans la diversité.

Dans la stratégie 2020, nous avons défini la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté comme un de nos objectifs majeurs.

Donnons lui les moyens financiers de réussir et nous aurons fait un grand pas dans la question de l'intégration des Roms. Sur la gouvernance économique, Monsieur le Président, tout le monde parle d'un grand succès qui serait la définition d'un semestre européen.

Mais jusqu'à présent, je n'ai pas bien compris quel serait le rôle du Parlement européen dans ce semestre européen. S'il s'agit simplement d'organiser un débat ici, comme nous en avons très souvent, je crois que nous n'aurons pas rempli l'objectif.

Lorsque vous êtes venu rencontrer les ministres de l'emploi et des affaires sociales, vous avez entendu ce qu'ils avaient à vous dire. Une gouvernance économique qui, aujourd'hui, tournerait le dos à l'objectif en termes d'emploi ne serait pas à la hauteur des défis que nous avons à relever.